Ja. Hvala. Morda najprej glede procedure. Poslanka SMC pravi, piškavi oziroma obori trije členi, poslanec Desusa pa pravi, ti trije členi urejajo šest zadev. To je učinkovito, spoštovane in spoštovani. Toliko za uvod. Zdaj pa, zakaj sem se predvsem samo prijavil k razpravi pri današnjem zakonu. Večino prejšnjega mandata sem bil ali podpredsednik ali predsednik odbora za kmetijstvo in večino časa smo člani odbora za kmetijstvo preživeli na nujnih sejah, ko smo sprejemali ukrepe ali pa predlagali tudi zakonodajo, ki bi reševala problematiko, ki se dotika naravnih nesreč, ujm in podobnega. In skoraj pri vsakem, pri vsaki seji, pri vsakem sklepu, pri vsaki, vsakem zakonu smo prišli, koliko veliko ljudi je angažiranih ob reševanju naravnih nesreč in vedno so bili med prvimi, morda poleg gozdarjev, omenjeni vedno gasilci, ali poklicni ali prostovoljni, predvsem pa, kot se uradno reče največkrat, operativni gasilci, tako kot to opredeljujejo pravila gasilske službe. In prej je bilo rečeno, kako se prejšnja vlada kiti z vsem tem, kar je naredila za gasilce. Veljavni zakon pa je iz leta dva tisoč pet, toliko o tem, kako vsi skupaj, realno ocenjujemo položaj slovenskih gasilcev in pa gasilk. In medtem ko smo v poslanski skupini SDS vložili zakon, medtem ko smo v SDS predlagali amandmaje pri proračunih in pri rebalansih proračunih, ki jih je koalicija povozila, se ni zgodilo nič. In danes, je zopet pred nami zakon, deloma recikliran, pa je koalicija proti in še več, začel bom z mnenjem vlade. Zaključku vlada poudarja, da se zavzema za izboljšanje stanja na področju gasilstva. Šest zadev predlog zakona ureja, ampak vlada je proti in vlada bo predvidoma še do konca leta dva tisoč osemnajst, ponovno v Državni zbor Republike Slovenije vložila predlog in dopolnitev zakona o gasilstvu. Spoštovani državni sekretar, delovni dnevi v tem letu so še jutri, petek, ponedeljek, pa mislim, da četrtek in petek. Upam in pričakujem, da to kar napišete, da boste tudi izvedli. Skratka, konec decembra je pred nami in konec decembra je čas, da vidimo, kakšen zakon ste vi pripravili, ki ga boste v teh dneh vložili v državni zbor. In medtem ko nam ta ista koalicija očita nekonsistentnost, nesistemskost, pravi, "Mi bomo zdajle še v desetih dneh pripravili predlog zakona, ampak, prav tako pa v okviru ministrstva za obrambo pripravljamo izhodišča za novi zakon o gasilstvu." Zakaj pol en nesistemski zakon pripravljate, ki ga boste vložili v naslednjih desetih dneh, če pa pripravljate pa sistemski zakon in potem nam očitate nesistemskost. Nekaj ne gre skupaj, spoštovani gospod državni sekretar, predvsem pa spoštovani predstavniki vladne koalicije, ki ste dobili plonk listek za celoten mandat, kjer se ponavlja: "Zakon ni sistemski, mi bomo naredili sistemskega." Zakaj potem z nestrpnostjo pričakujemo prihod interventnega oziroma nesistemskega zakona, če pa pripravljate sistemski zakon. Medtem ko pravite, kako ima neki, ta zakon, nedorečene finančne posledice, spomnite se razprav, ministrov, državnih sekretarjev, pa tudi vas, poslanke in poslanci, pri določenih zakonih, ki ste jih sprovedli v tem mandatu. Zakon o minimalni plači, finančna finančne posledice, kdo bi vedel? Zakon o državni upravi in zakon o vladi, ki se pripravljata, napišejo, kdo bi vedel, kakšne bodo finančne posledice. Skratka, za koalicijo ni problem, če piše: "Finančne posledice niso konkretno znane, zakon požegnamo." Ko pride opozicija, pa rečemo: "Glede na delovanje v praksi je problem finančnih posledic neznan, pa ta zakon ni dober." In spoštovani gospod državni sekretar, ker imamo možnost da, vsaj danes med nami, ne samo zakon, ki je pred nami, zakon o gasilstvu. Jaz upam, da boste skupaj z ministrstvom za okolje in prostor pod nujno pripravili sistemski zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, predlagali vsaj pet sklepov v prejšnjem mandatu, saj sam kot predsednik odbora za kmetijstvo, kar smo ugotovili, da je eden najbolj katastrofalnih zakonov, je bilo vedno: "Vlada bo pripravila." Spoštovani gospod državni sekretar, saj veste, ne, če ste minister, pa državni sekretar, ste član vlade. In več kot štiri leta ste član vlade, pa še vedno čakamo obljube, na sistemske rešitve. Danes imamo pred nami zadeve, ki, bom rekel, neki naravni družbi, normalni družbi bi bile z veseljem potrjene. Stimulira se zaposlovanje gasilcev tako, da se delodajalcu znižajo zavarovalne premije in imajo davčne olajšave. Jaz samo poznam kar nekaj poklicnih gasilcev, še veliko več operativnih gasilcev, prostovoljnih, in poznam tudi delodajalce, ki rečejo: "Pismo. Cesto je odneslo, gasilci so šli, pa trije fantje iz moje firme so šli za cel dan na teren. Kaj nam bo država dala nazaj?" In danes poslušamo, ne, kje so delodajalci, zakaj nimamo njihovega mnenja pred vrati. Jaz mislim, da vsi delodajalci bi pozdravili ta ukrep, bi še bolj z veseljem poslušali, da so njihovi zaposleni gasilci, ne pa da imajo problem, ko slišijo, da je njihov bodoči delavec tudi gasilec. Sredstva za preventivne zdravstvene preglede operativnih gasilcev predvideva ta zakon. Saj se spomnite prejšnjega predsednika vlade, trenutno predsednika, ministra za zunanje zadeve, nekaterih naravnih, ne naravnih nesrečah, ne naravnih, Kemis in podobno izjavljal, gasilcem in tistim, ki so bili prvi na prizoriščih, je treba pomagati. Sredstva za preventivne zdravstvene preglede ta zakon opredeljuje. Ta ista koalicija, ki jih je polna usta o tem, kako je treba ljudem pomagati, predvsem tistim z zdravstveni problemi, ki jih imajo, zato ker svoje zdravje in življenje dajejo na tnalo, boste danes očitno proti. In tretja rešitev, zagotovi se, gasilcem dodatno zdravstveno zavarovanje in za vsak dan izvajanje operativnih nalog gasilstva dodatno pokojninsko zavarovanje. Zdaj, danes je bilo kar nekaj rečenega, kako so vaši bratje, sestre, predvsem očetje, ne vem, kdo bili gasilci. Jaz sem samo o najnižji izprašani gasilec, imam pa kolege, ki so tako poklicni, predvsem veliko imam tistih, ki so operativni gasilci, in kaj vse tvegajo. Ko se marsikdo za kakšno intervencijo, vsaj za kak dan skrajša tisto, kar upa, da bo nekoč doživel, to pa je izvajanja pokojninske zakonodaje tudi pri njem. Skratka, spoštovani, veljavni zakon iz leta dva tisoč pet in zadnjih pet let poslušamo, zadnjih zadnjih šest let sistemske rešitve. Gasilci prosijo na pomoč, občine prosijo državo, da da namesto njih gasilcem, vladna koalicija, leva stran državnega zbora, pa tišči glavo v pesek ob tem pa veliko besed spregovori o gasilstvih, z dejanji, torej s pritiskom tipke proti, zakonom, ki izboljšuje stanje gasilcev, pa delate ravno nasprotno, kar obljubljate. Skratka, ne samo sistemskost ali nesistemskost, tudi vprašanje tega je treba izreči. Ali besede ali dejanja. Spoštovani! Imate možnost, da naredite nekaj dejansko konkretnega, ne pa samo z besedami, za slovenske gasilce. In sam bom zakon z veseljem podprl.